Und alle Sparmaßnahmen könnten wir selbst vornehmen, ohne den Rat zu fragen.

Wir könnten die Verwaltung von Brüssel hierher verlegen große Einsparungen. Wir könnten die teuren Gebäude in Brüssel verkaufen und hier viel günstiger investieren große Einsparungen!

Daran sieht man, es geht überhaupt nicht um Sparmaßnahmen.

Straßburg ist die politische Hauptstadt eines politischen und kulturellen Europa und keine Bürokratenmetropole.